Martin Schulz feiert heute Morgen im Deutschlandfunk die Abstimmung über das Sixpack als die Stunde, in der dieses Europäische Parlament seine Bedeutung demonstriert hat da stimme ich ihm vollkommen zu unterschlägt aber, dass die Linke dieses Hauses natürlich gegen das Sixpack gestimmt hat und sich jetzt auch gegen diese Gipfelergebnisse positioniert, die ausgeglichene Haushalte und wirksame Strafmaßnahmen vorsehen. Das passt alles nicht zusammen.

Wir brauchen vernünftige Mechanismen, mit denen wir dahin kommen.

Die Ergebnisse sind im Großen und Ganzen sehr ordentlich, um aus der Schuldenunion hin zur Stabilitätsunion zu kommen.

Da ist die Gefahr eines Demokratiedefizits und fehlender Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr real. Von daher ist es ganz wichtig, dass die Parlamente sowohl dieses Haus als auch die nationalen Parlamente ganz eng an diesem Prozess dran sind. Der dritte Punkt, und das ist ein Punkt, Herr Barroso, der mir wichtig ist Natürlich ist es wichtig, dass das, was in diesem fiscal compact beschlossen wird, in die Verträge überführt wird. Dafür brauchen wir nur irgendwann auch die Zustimmung Großbritanniens.

Aber eines sage ich auch deutlich Wir wollen die Briten dabei haben!

Estland, Dänemark, die Niederlande, Deutschland, Belgien, Schweden.

Wo die EVP ohne liberales Korrektiv regiert wie zum Beispiel in Italien, Griechenland oder Portugal, da sieht es ein bisschen anders aus.